Zaproponowana przez Komisję definicja odpowiedzialności przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo jest wyważona i dobrze oddaje relacje pomiędzy podejściem dobrowolnym a obowiązkowym do tego zagadnienia. Zgadzam się ze sprawozdawcą, iż konieczna jest debata nad społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw w szerszym kontekście, ujmującym dyskusję nad przyszłymi środkami regulacyjnymi. Obywatele liczą na to, iż jasne i przejrzyste reguły postępowań w biznesowym świecie ożywią skostniałą gospodarkę, wzbudzą większe zaangażowanie pracowników i zaufanie konsumentów. W konsekwencji mogą przyczynić się także do spadku bezrobocia w Europie.